Pero Brunéi es un ejemplo extremo —es verdad—, pero es un ejemplo más de muchos lugares del mundo en los que las libertades y los derechos retroceden, y de que avanza peligrosamente la teoría que relativiza el valor universal de los derechos humanos. Esta también es mi última intervención en este Pleno y quisiera dejar un mensaje en nombre de todos aquellos y aquellas que en los lugares más difíciles del mundo pelean por la dignidad, pelean por la vida, pelean por la libertad. Espero que esta Cámara nunca se olvide de esas personas que están lejos, pero que representan justamente los valores que nosotros y nosotras defendemos aquí. Somos pocos a veces en los debates sobre derechos humanos. Espero que cada vez sean más los miembros de esta Cámara que se sumen a esa defensa. Pero, sobre todo, cuando nos levantemos en este hemiciclo, en este lujoso hemiciclo, no olvidemos las cárceles, no olvidemos a los refugiados que se ahogan en el mar, no olvidemos a las mujeres que pelean por sus derechos.